hæstvirtur forseti kostnaður framhaldsskólanema við það að greiða fyrir námsbækur í sínu námi er allmikill og veltur á tugum þúsunda á hverri önn sem nemendur verða að borga fyrir sín námsgögn

námsgögnum í framhaldsskólanum þannig að það var ekki einu sinni hægt að fá verð fyrir margar af þeim bókum að loknu námi sem hefði verið vel þegið á þeim árum enda fjárhagur margra framhaldsskólanema af skornum skammti eins og við öll þekkjum í ljósi þess mikla kostnaðar var það mikið fagnaðarefni fyrir marga framhaldsskólanemendur þegar samfylkingin lofaði því að námsgögn í framhaldsskólum landsins yrðu ókeypis ég veit til þess að mjög margt ungt fólk í framhaldsskólum landsins beinlínis veitti samfylkingunni eitt atkvæði í þeirri trú að námsgögn og námsbækur í framhaldsskólum yrðu ókeypis reyndar var það þannig og gekk svo langt í skólabænum akureyri að frambjóðendur samfylkingarinnar gengu þar í skólana með ávísanir og lofuðu nýjum kjósendum þar því að námsbækur yrðu keypti sef þeir kæmust til valda nú er búið að klára eina fjárlagagerð og ekkert bólar á því að það verði komið til móts við framhaldsskólanemendur hvað þennan kostnaðarlið varðar og þar af leiðandi er búið að svíkja meðal annars efsta árganginn sem er að útskrifast núna úr framhaldsskólum landsins um það að námsbækur verði fríar að sjálfsögðu er þetta ekki til þess fallið að auka virðingu stjórnmálamanna þegar menn ganga svona berlega á svig við gefin loforð því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvenær hann hyggist beita sér fyrir því að námsbækur í framhaldsskólum landsins verði fríar ókeypis rétt eins og samfylkingin lofaði í aðdraganda síðustu kosninga það hefur greinilega ekki verið neitt sérstakt áhersluefni hjá samfylkingunni að berjast fyrir því í sinni fyrstu fjárlagagerð að standa við þetta loforð gagnvart þeim kjósendum sem eru að kjósa í fyrsta skipti ég er þess fullviss hæstvirtur forseti að það unga fólk sem eigum við að segja keypti loforð samfylkingarinnar um fríar skólabækur hefur ekki gleymt þeim loforðum samfylkingarinnar enda er þetta eitt af þeim málum sem snertir pyngju framhaldsskólanemenda hvað mest og því hljótum við að spyrja hæstvirtan ráðherra hvenær hann hyggist beita sér fyrir því að námsbækur í framhaldsskólum verði ókeypis eins og samfylkingin lofaði svo hátíðlega í aðdraganda síðustu kosninga